herra forseti ég vil hér í upphafi þakka hæstvirtum utanríkisráðherra fyrir þessa greinargóðu skýrslu um utanríkismálin og fagna því tækifæri sem við fáum í þessari umræðu til þess að ræða um og fjalla um þessi mikilvægu mál sem utanríkismálin eru það er rétt eins og fram hefur komið hér í umræðunni að skýrslan sýnir svo ekki verður um villst að hér er um yfirgripsmikið mál og verðug verkefni sem eru framundan umræðan hérna í dag hefur verið ágæt á köflum og ýmislegt markvert komið þar fram það er í þessum málum sem öðrum þá erum við

markmiðanna í flestum tilfellum öll viljum við bæta heiminn og gera hann lífvænlegri við viljum sjá frelsi lýðræði og bræðralag á sem flestum sviðum og á sem flestum stöðum og jafnrétti að því ógleymdu en í þessum atriðum eins og í flestu þá greinir okkur á um leiðir okkur greinir á um hugmyndafræðina nálgun að viðfangsefninu en það er nú önnur saga varnarmálin hafa eðlilega verið fyrirferðarmikil hér í dag í umræðunni enda eins og allir vita komin upp ný staða í þeim málum og skýrsla ráðherra bar þess keim og fjallaði ítarlega um þau mál

eins og þau eru í dag og að okkur íslendingum hafi tekist á afar farsælan hátt að bregðast við þeirri stöðu sem upp var komin á sínum tíma þegar bandaríkjamenn ákváðu einhliða að draga herlið sitt til baka þann fimmtánda mars tvö þúsund og sex ég tel að öryggis og varnarmálum íslendinga sé afar vel fyrir komið í þeirri mynd sem við höfum komið þeim núna varnarsamningurinn við bandaríkin frá nítján hundruð fimmtíu og eins og samkomulagið frá því í fyrra sem gert var við bandaríkjamenn aðild íslands að atlantshafsbandalaginu og þeir samningar sem nú er verið að gera og hafa verið gerðir við grannríki okkar um frekara samstarf

eru hornsteinar okkar utanríkisstefnu hvað varðar öryggis og varnarmál ég fagna því ég tek líka undir með formanni utanríkismálanefndar sem talaði hér fyrr í dag

tókst og hefur tekist farsællega mér finnst sérstaklega mjög ánægjulegt og nú er það kannski gamli keflvíkingurinn sem talar mér finnst sérstaklega ánægjulegt að sjá hvernig fyrrum varnarsvæðinu hefur verið breytt í gróskumikið athafna og atvinnusvæði með menntastofnanir og fleiri spennandi fyrirtæki þar að hasla sér völl það var ekkert fyrirfram gefið mál og það var ekki fyrirfram gefin staðreynd að þetta mundi takast og ég vil bara fagna því að þetta mál sé á réttri braut því er að sjálfsögðu ekki lokið en það er á réttri

öðrum þingmönnum sem hafa tekið þátt í þessari umræðu hefur orðið tíðrætt um breytt umhverfi alþjóðamála ekki síst á sviði varnar og öryggismála þessi mál voru mjög til umræðu á vel heppnuðum ársfundi nato þingsins sem fram fór hér í reykjavík fimmta til níundu október síðastliðinn aukið starf þingmanna að öryggis og varnarmálum líkt og það sem gerist á vettvang nato þingsins er ein af þessum stóru breytingum sem einkennir okkar tíma þar sem skilin milli innanríkis og utanríkismála verða æ óljósari hlutverk þingmanna í mótun og framkvæmd öryggis og varnarmála hefur aukist stórlega í takt við breytt öryggisumhverfi og öryggismál hafa á undanförnum árum þróast eins og hæstvirtur ráðherra fjallaði um í sinni ræðu hafa þróast frá því að snúast að mestu um hefðbundið hernaðaröryggi og síður bein áhrif á öryggi almennra borgara heldur en þær hefðbundnu og þar er ábyrgð og aðkoma þingmanna mikil vegna þess að þjóðþingin setja lög til þess að efla varnir og viðbúnað gegn hryðjuverkum þjóðþingin setja lög um að styrkja lögreglu og treysta almannavarnir þjóðþingin ákveða fjárframlög til varnarmála og veita heimildir til beitingar hervalds og fjalla um og heimila breytta uppbyggingu herja á þeim þingum sem það á við þannig að hlutverk þingmanna í þessum málaflokki er talsvert ég vil því taka undir með háttvirtum þingmönnum steingrími j sigfússyni og fleirum sem hér hafa talað formanni utanríkismálanefndar og fleiri um mikilvægi þess að utanríkismálanefnd verði efld utanríkismálanefnd þingsins alþingis vegna þess að þingið hefur miklu og mikilvægu hlutverki hér að gegna nato þingið svo ég víki aðeins aftur að því það tryggir lýðræðislegt aðhald með starfsemi atlantshafsbandalagsins og að rödd þingmanna sem kjörinna fulltrúa almennings í hverju landi hafði áhrif á stefnumótun bandalagsins það hefur ekki beina aðkomu að ákvarðanatökunni en er þarna mikilvægur milliliður á milli bandalagsins og íbúa aðildarríkjanna mikilvægi þess að halda ársfund nato þingsins hér á landi er margþætt og ég fagna því sérstaklega að okkur hafi tekist að halda þetta með svo miklum sóma sem við gerðum í síðasta mánuði vegna þess að það má nefna að þarna gafst einstakt tækifæri til að kynna fyrir nato þingmönnum stöðu öryggis og varnarmála hér á íslandi og það hvað íslendingar geta lagt af mörkum til bandalagsins í öðru lagi þá var fundurinn í reykjavík vettvangur til þess að beina sjónum nato þingmanna að öryggismálum hér á norðurslóðum í víðara samhengi ég vil því fagna því sem fram kom í ræðu hæstvirts utanríkisráðherra að málefni norðurslóða hafi verið sett í forgang í ráðuneytinu og nú sé unnið að nýrri stefnumótun á því sviði á fundi nato þingsins kom fram í máli framkvæmdarstjóra nato jaap de hoop scheffer að öryggismál norðurslóða séu til skoðunar innan nato og hér hljótum við íslendingar að fylgjast grannt með og hafa um þetta vonandi eitthvað að segja síðast en ekki síst þá tel ég að fundurinn hér á íslandi sé veigamikið framlag okkar til atlantshafssamstarfsins og hluti af þeirri skyldu að axla ábyrgð til jafns við önnur bandalagsríki á fundinum var rætt um kostnaðarskiptingu innan bandalagsins og mikilvægi þess að öll ríki leggi sanngjarnan skerf til sameiginlegs öryggis á tímum kalda stríðsins fólst framlag okkar til nato einkum í legu landsins og þeirri aðstöðu sem við höfðum upp á að bjóða á þeirri tíð lauk brottför varnarliðsins á síðasta ári og hafa ýmsir kallað eftir umræðu um hvert framlag íslands til nato skuli vera og sú umræða er kannski rétt að hefjast en þessi ársfundur var þó alla vega lóð á þá vogarskál við getum svo tekið umræðuna sem ég veit ég og háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon erum ekki alveg sammála um hvort við eigum að vera yfirleitt að þessu brölti svo ég noti hans orðalag en það er önnur saga við erum þátttakendur þarna og þá er það mín skoðun að við verðum þátttakendur af fullum krafti og leggjum það af mörkum sem við getum gert herra forseti það hefur líka verið nokkuð rætt hér og minnst á afganistan í þessari umræðu og aðgerðir nato þar í landi þetta með aðgerðirnar í afganistan er fyrsta aðgerðin utan evrópu og sú langfjölmennasta í sögu bandalagsins og er í raun tákngervingur hinna miklu breytinga sem eiga sér stað í bandalaginu þessi mál voru líka rædd á hinu títtnefnda nato þingi og skoðanir skiptar um þær eins og gengur ég vil undirstrika að aðgerðirnar í afganistan eru prófsteinn á getu bandalagsins til þess að takast á við nýjar ógnir og breytt öryggisumhverfi

verða að láta þann liðsafla og útbúnað í té sem þarf til að tryggja stöðugleika til uppbyggingar í landinu svo ekki verði horfið til fyrri hátta ógnarstjórnar talibananna og háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon spurði einmitt í sinni ræðu hvort eitthvað hefði orðið ágengt hann vísaði þar til orða hæstvirts utanríkisráðherra í hennar ræðu um að það hafi þegar eitthvað áunnist þar ég vil nefna einn mjög áþreifanlegan árangur og það er til dæmis hvað varðar menntunarmál í afganistan þetta er ekki bara prófsteinn á nato og framtíð nato heldur skiptir þetta öllu máli fyrir afgana sjálfa og þá vegferð sem þeir eru á

ungar stúlkur í fyrsta sinn nám í afganistan og mér finnst það áþreifanlegur þegar á síðustu árum hefur verið staðið að byggingu fleiri hundruð skóla fjöldi skólabarna í afganistan frá tvö þúsund og eitt hefur fimmfaldast og þar af eru þrjátíu og fjögur prósent stúlkur þetta finnst mér vera mjög mikilvægt og sannfærir mig um það að við þurfum að halda kúrs í þessu erfiða verkefni sem það óneitanlega er það er svo mikið í húfi sem nato og aðildarríki þess eru að vinna þarna að þetta er eins og ég segi gríðarlega erfitt verkefni en litla ísland getur lagt sitt af mörkum og við eigum að finna okkar farveg í þeim málum og finna okkar verkefnum stað þar sem við getum best orðið að liði þessi umræða er ekki einskorðuð við ísland hvort við eigum að vera yfirleitt að vera að brölta þarna svo ég noti aftur sérstakt orð sem ég vil tileinka háttvirtum þingmanni en þessi umræða er alls staðar

enda ekkert skrýtið þetta er nýtt verkefni og afganistan er langt í burtu og kannski ekki nema von að það sé spurt hvað við séum að gera þarna en ég tel að við eigum með okkar friðargæslu og með okkar aðferðum að leggja af mörkum eins og aðrir rétt og okkar nánustu frændþjóðir innan nato hinar norrænu fjölskyldur danmörk og noregur hafa verið að gera ég tel að það sé hluti af þeirri skyldu okkar að axla ábyrgð til jafns við aðra innan samfélags þjóðanna